Die Vielfalt der Pflanzensorten und Tierrassen ist eine zentrale Grundlage für die Ernährung und Rohstoffversorgung der wachsenden Weltbevölkerung. Sie ist zudem Voraussetzung dafür, dass wir uns an den Klimawandel anpassen können. Diese biologische Vielfalt ist nun überall auf der Welt bedroht, allem durch den Menschen. Deshalb müssen wir den Verlust an biologischer Vielfalt stoppen und uns um die Beseitigung der angerichteten Schäden bemühen. Die beste Voraussetzung für den Schutz der biologischen Vielfalt ist ihre nachhaltige Nutzung. Das heißt, in diesem Tatbestand sind die europäischen Landwirte Verbündete und keine Gegner. In Zukunft sollten wir diese auch zunehmend als Verbündete betrachten.